borist hafa tvö bréf frá fjármála og efnahagsráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þingskjali hundrað níutíu og níu um rannsókn mála vegna meintra gjaldeyrisbrota frá guðlaugi þór þórðarsyni og á þingskjali hundrað níutíu og átta um greiðslur þrotabúa í tengslum við losun fjármagnshafta frá katrínu jakobsdóttur einnig hefur borist bréf frá atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn